Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho espresso il mio voto positivo riguardo alla relazione su un'agenda dedicata a pensioni adeguate, sicure e sostenibili perché credo sia necessario colmare il divario di genere e combattere le discriminazioni di genere e quindi promuovere un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata soprattutto per le donne. Le donne infatti spesso interrompono la carriera per svolgere compiti di assistenza familiare optando più frequentemente degli uomini per lavori a tempo parziale o addirittura lavori mal retribuiti, guadagnando così in media il 16 in meno rispetto agli uomini. Le donne inoltre percepiscono una pensione meno elevata e sono quindi maggiormente esposte al rischio di povertà e di esclusione sociale rispetto agli uomini. Alcuni sistemi pensionistici in vigore aggravano inoltre gli squilibri di genere soprattutto per le donne che vivono sole incrementando così la loro vulnerabilità.